Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, cher Viktor Orbán, Monsieur le Président de la Commission, cher José Manuel, chers collègues, rarement Présidence du Conseil des ministres aura eu tant de défis à relever défi de l'euro, que nous devons stabiliser, défi de l'emploi, qui passe par une plus forte croissance et donc par une économie plus performante, défi de l'indépendance énergétique et de la sécurité alimentaire, alors que les prix des matières premières augmentent de façon alarmante.

Monsieur le Président du Conseil, vous avez gagné la confiance de vos électeurs en Hongrie. Votre parti, le FIDESZ, repose sur une idée, sur un idéal, sur une valeur celle de la liberté et de la démocratie. Depuis votre élection, vous avez entrepris, avec le parlement hongrois, toute une série de réformes que votre peuple a appelées de ses vœux en vous donnant de façon démocratique une large majorité. Aujourd'hui, l'une de ces réformes celle qui concerne les médias fait l'objet d'une analyse juridique de la part de la Commission européenne, gardienne des traités. Vous avez vous même déclaré la semaine dernière et je vous en remercie lors de vos entretiens avec le président Barroso, et depuis, que si cette loi était incompatible avec le droit européen, vous soumettriez les changements nécessaires à votre parlement.

Pour ma part, je fais confiance tout comme vous à la Commission européenne qui joue son rôle de gardienne des traités et je vous fais également confiance pour respecter la lettre et l'esprit des règles européennes.

Je n'ai, pour ma part, aucune raison de douter que vous ferez ce que vous avez dit sur la loi des médias comme sur les autres priorités de votre Présidence. J'en viens maintenant à ces priorités en commençant par la première la stabilité de l'Europe. C'est peut être une bonne chose que les deux Présidences du Conseil qui se succéderont en 2011 soient assumées par des pays qui n'appartiennent pas à la zone euro mais qui ont envie d'y entrer très prochainement. En effet, tant la Hongrie que la Pologne ont vocation à y entrer. Elles ont donc intérêt à assurer la stabilité de cette monnaie. Je le redis encore une fois, le seul moyen efficace de mettre un terme aux attaques spéculatives contre l'euro et de renforcer les fondamentaux de l'économie européenne, c'est une remise en ordre de nos finances publiques. Cela passe par une plus forte coordination des politiques budgétaires, fiscales et sociales de nos pays, comme le prévoit justement le nouvel exercice du semestre européen. Cela passe aussi par une plus grande flexibilité de notre marché du travail et par une plus grande productivité. Tout comme la Présidence hongroise du Conseil, le groupe PPE croit fermement que l'avenir des cinq cents millions d'Européens passe par une Europe plus forte, soudée et cohérente. Il passe par plus d'Europe et certainement pas par moins d'Europe. Monsieur le Président du Conseil, nous avons besoin d'une gouvernance économique européenne. Nous avons besoin de plus de communautarisme et je sais que vous allez travailler dans ce sens. Monsieur le Président du Conseil, vous avez défini comme l'une de vos priorités majeures la mise en place d'une politique commune de l'énergie. Je crois que vous avez raison. Jerzy Buzek, notre Président, en a également très justement fait l'un des points forts de sa Présidence. Je vous rejoins sur ce point mais je veux aussi vous alerter sur les conséquences très préoccupantes que peut avoir la hausse, très importante ces derniers mois, des prix des matières premières en tous genres.

Je souhaite que l'Europe prenne ce problème au sérieux et attaque les spéculateurs.

Monsieur le Président du Conseil, vous le savez, pour réussir votre mandat et aider l'Europe à traverser la phase difficile actuelle, vous avez besoin de la confiance du Parlement européen.

Vous avez, dès avant le mois de janvier, associé les groupes politiques à la définition de vos priorités, et choisi bien sûr Enikö Győri, une ancienne et excellente collègue, en tant que ministre des affaires européennes.